Paní předsedající, paní komisařko, mě Vaše vystoupení velmi zklamalo.

Celých pět let jsme se pokoušeli v minulém volebním období prosadit zákaz transportu živých zvířat do třetích zemí a stanovit jasný časový limit osm hodin pro transport zvířat v rámci Evropské unie.

Incident v Rumunsku je pouze špička ledovce, zvířata trpí v tisících transportech po celé Evropě. My, pokud s tím chceme něco udělat, a vy jste komisařka v Komisi, která zde má zelenou dohodu a chce být ekologická, tak opravdu prosaďte radikální změnu, která zvířatům pomůže.